Dziękuję za zwrócenie uwagi na tę sprawę.

Chciałem przejść do kolejnej informacji. Jutro w Parlamencie Europejskim powitamy prezydenta sprawującej prezydencję w Radzie Unii Europejskiej Rzeczpospolitej Polskiej pana Bronisława Komorowskiego, który wygłosi przemówienie podczas uroczystego posiedzenia o godz.

Aby demokracja nie była zagrożona, należy jej stale strzec, pielęgnować i promować ją w świecie. To jeden z głównych celów działalności Parlamentu Europejskiego, najbardziej demokratycznej z Instytucji unijnych.